Hvala še enkrat za besedo. Državnemu zboru predlagam, da v zvezi za zmanjševanje sredstev za nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice in tudi glede zmanjšanje stopnje davka na knjigo na naslednji seji državnega zbora opravimo razpravo. Če naj knjižnice zadostijo svojemu temeljnemu temeljnemu poslanstvo, za uresničevanje katerega skrbijo občine in država in je v tem, da postanejo središče za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in vsakršnih informacij ter da še naprej prevzemajo aktivno vlogo pri razvijanju sodobne bralne kulture in informatiziranja družbe mora tudi država zagotoviti zadostna sredstva, da lahko predpisane minimume dosežemo oziroma dosežejo. Na zadnjem Odboru za kulturo sem rekel en zelo zanimivo, na mojem zelniku zrasel pregovor, Kdor pozabi na svoje korenine, nikoli ne postane ponosno in pokončno drevo." In, ker knjige in branje so naše drevo in korenine, in da bo naše knjižno drevo še naprej ponosno in pokončno stalo tudi za prihodnje generacije, vam podarjam vam in, vašemu ministrstvu Moj prijatelj Piki Jakob knjigo.